C'est la raison pour laquelle nous devons être performants du point de vue économique et réalistes du point de vue environnemental.